A já bych se chtěl paní komisařky zeptat to její vystoupení bylo poměrně vyčerpávající nicméně navodila mi dvě otázky. Za prvé, jak jsou tento program a úsilí Komise, všech těch pět výzev, koordinovány s národními orgány?